Frauen sind fähig zu Multitasking und lassen mehr Vorsicht und Umsicht walten. Es ist für die heutige Gesellschaftsentwicklung von absoluter Wichtigkeit, dass sich mehr Frauen in die Geschäftswelt wagen. Förderungen auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene müssen aufgebaut und so vorhanden ausgebaut werden!